Ich wollte nur fragen, ob sichergestellt ist, dass dieser wichtige Punkt hinten angestellt wird, wenn er diskutiert wird. Denn wir reden an diesem Nachmittag über die Situation in Libyen, wir reden über den Irak Deal, wir reden über die gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik, und vielleicht sollten wir über Kebab dann anschließend reden.